Bogactwo kulturowe Europy wynika z wielkiej różnorodności regionów.

Koronki koniakowskie są zupełnie inne niż koronki brabanckie. Mieszanka tworzona poprzez powierzchowne czerpanie z kultury i powielanie jej prowadzi do zubożenia. Musimy zachować tę różnorodność wszelkich form i przejawów kultury, w tym wielojęzyczność i kulturę materialną, bo ona stanowi o naszej tożsamości, jest źródłem rozwoju twórczego, źródłem wzbogacających zapożyczeń.